Herr Präsident! Seit 2010 wächst die Frauenquote in Aufsichtsräten in Europa sehr langsam an. Das ist ein kleiner Riss in der gläsernen Decke, aber eben auch nur ein ganz kleiner Riss!

Das Parlament hat dem 2013 zugestimmt. Jetzt warten wir seit zwei Jahren, dass sich auch im Rat da etwas bewegt. Freiwillige Vereinbarungen bringen nichts, weil wir sehen ja Gerade in den Ländern, in denen wir verpflichtende Regelungen haben, hat sich doch einiges zum Positiven bewegt. Deswegen verstehe ich auch nicht Mein eigenes Land Deutschland hat eine verpflichtende Frauenquote in Aufsichtsräten. Es hat sich etwas bewegt, aber dass gerade diese Länder dagegen sind da muss es eine Lösung geben, da teile ich auch das, was meine Kollegin Maria Arena gesagt hat, da muss noch einmal gesprochen werden. Es soll ja nichts weggenommen werden!